Spoštovane poslanke in poslanci! Predsednika vlade ni, nekaj ministrov je še tukaj. Že od začetka delovanja te koalicije se presenečenja kar vrstijo. Vtis, ki ga imamo, je, da je kadrovski bazen popolnoma prazen, saj ministrsko ekipo sestavljajo ljudje, ki se v preteklosti niso izkazali z dobrim delom, praktično tedensko izbruhne kakšna nova afera ali pa se pojavijo popolnoma neznani ljudje, ki jim je ministrski položaj sploh prvi stik s politiko in nikoli doslej niso delali v politiki. Kako bodo potem prvi dan prijeli za delo, če pa se ga morajo najprej naučiti, in to učenje lahko traja mesece, leto ali dve. Zagotovo je taka situacija tudi rezultat negativne selekcije, ko se sposobne ljudi odstrani in onemogoča, forsira pa povprečne posameznike, ki nimajo ambicij, strategije in ne vedo, kaj je potrebno narediti, in bolj vedrijo in oblačijo, kot pa da bi bili pripravljeni resne in potrebne, da bi pripravljali resne in potrebne ukrepe ter organizirali delo, kot bi bilo to nujno. Nekateri vsaj ne delajo škode, mnogi pa, na primer ministrica Kolar Celarc ali Anja Kopač Mrak iz prejšnje vlade, pa veliko in posledice napačnih odločitev saniramo še danes. Rezultat takega kadrovanja je, da menjamo že tretjega ministra te vlade, napovedi pa so, da jih je na tnalu še nekaj, kar je slabo za delovanje države in našo prihodnost. Eden je ravno odstopil, a tu kot kaže, je vzrok bolezen. Po odstopih ministrov se pojavi problem z iskanjem kadrov, predsednik vlade Marjan Šarec in predsedniki strank koalicije komaj najdejo posameznike, ki bi zasedli ministrska mesta, še več, kandidati se kar sami javijo. Lahko bi rekli: "Saj ni res, pa je." In potem dejansko postanejo kandidati za ministre. Edini pogoj za to je, da se do imenovanja še včlanijo v stranko, ki jih bo predlagala. Od resne stranke z dolgoletno tradicijo, kot je SD, bi pričakovali, da imajo znotraj svojih vrst dovolj primernih in sposobnih ljudi, ki jih lahko predlagajo na tako pomembna in odgovorna mesta, od katerih je odvisna prihodnost državljank in državljanov. Občutek pa je, da nihče v resnici ne verjame, da bo prav dolgo trajalo vse skupaj, torej sedanja vlada, in se verjetno resni in odgovorni ljudje za to niti ne odločijo oziroma zavrnejo ponudbo. Po informacijah iz medijev se je tudi Zoran Poznič samoprijavil in po socialnih omrežjih kroži cel kup samopredlaganih kandidatov, ki se norčujejo iz imenovanj ministrov. S tem si politiki ne delate dobre usluge, ampak še bolj potrjujete ljudi v prepričanju, da vsega skupaj ne jemljemo resno. Seveda članska izkaznica ni pogoj, da stranka nekoga predlaga za ministra, a že prejšnji kandidat SD za kulturnega ministra, je moral, preden je bil potrjen, vstopiti v SD. Prav tako kandidat Zoran Poznič. To deluje malo neresno za resno stranko. Lahko bi rekli: "Včlanite se v SD in postali boste minister ali ministrica." Drugi problem so sodelavci, državni sekretarji, s katerimi bo minister delal. Povedal je, da bo državna sekretarka Tanja Kunaver, o kateri ne vemo prav veliko, kandidat je povedal, da je medijska strokovnjakinja, tako da bo najverjetneje prevzela to področje. Krožijo pa informacije, da naj bi bil drugi državni sekretar novinar Dejan Karba, ki ga poznamo iz nekaterih medijskih afer, ko je kardinala Rodeta obtožil, da ima sina. Zelo aktiven je bil pri aferi Patria, ki se je izkazala za konstrukt, zaokrožile pa so, zaokrožili pa so tudi podatki, blokadi računov poslovneža oziroma samostojnega novinarja Dejana Karbe. Vprašanje, ki se kar samo ponuja, je tudi, ali ni imenovanje Dejana Karbe na mesto državnega sekretarja nagrada za v preteklosti opravljeno umazano novinarsko delo, s katerim je očrnil posameznike. Je pa Dejan Karba najverjetneje član SD, vsaj kandidiral je za župana občine Ljutomer pod okriljem SD. Neuspešno, ampak to ni nič novega. V vladi in vladnih kabinetih je cel kup ljudi, ki so bili na volitvah neuspešni in jih ljudje niso prepoznali ko tiste, ki naj bi zasedli odgovorna mesta v politiki. A to ni ovira za predsednika vlade Marjana Šarca. On jih je očitno spoznal za uspešne, kljub nizki podpori volivcev in jim zagotovil službe, čeprav mu zadnje mesece delajo sive lase, in kakšen sem pa tja tudi odstopi, kot na primer Peter Vilfan. Torej, za vodenje ministrstva za kulturo boste postavili ljudi, ki niso nikoli delali v politiki, nimajo izkušenj, očitno tudi vizije ne, pa še bolj malo delovne dobe, manj kot jaz, ki sem skoraj dvajset let mlajša od kandidata za ministra. Pa še nekaj. Minister za kulturo po vaši izbiri, gospod Zoran Poznič, se je z zavodom, ki ga je vodil, Delavski dom Trbovlje, prijavil na razpis ministrstva za kulturo. Kaj hočemo. Pred enim mesecem še ni vedel, da bo minister za kulturo. In ker bo minister za kulturo, sem prepričana, da bo Delavski dom Trbovlje dobil injekcijo v višini pet cela štiri milijona evrov, sploh ker je edini prijavljeni iz vzhodne regije. Nasprotja interesov ne bo, a povejte mi, katera komisija, ki jo bo imenoval minister Poznič, si bo upala ne dodeliti sredstev Delavskemu domu Trbovlje. Mimogrede, prav je, da se sofinancira dejavnost Delavskega doma Trbovlje. A skrbi me, da bomo čez leto ali dve v oddaji Tarča razpravljali o tem, kateri člani SD so bili v komisiji, kako je potekal izbor, kaj se je zgodilo s sredstvi. Takrat gospod Poznič morda ne bo več minister in se bo že vrnil nazaj v Delavski dom Trbovlje. Zdaj pa k vsebini. V svoji predstavitvi je kandidat za ministra za kulturo med drugim napovedal debirokratizacijo celotnega polja kulture, ureditev statusa samozaposlenih v kulturi, sprejem nacionalnega programa za kulturo za naslednje obdobje, novi zakon o kulturnem evru ter spremembe medijskega zakona, ki naj bi omejile sovražni govor. Glede slednjega je Poznič priznal, da je sicer težko vzpostaviti merila ter določiti jasno mejo med sovražnim govorom in svobodo govora, da pa spremembe zakona ne bodo prinesle prepovedi, temveč zgolj regulacijo. Skrb glede sovražnega govora je izrazil z besedami, da ne želi, da bi nas mediji, predvsem internetni, varali in z nami manipulirali preko tako imenovanih lažnih novic. V SDS menimo, da vsako drugačno mnenje, ker sanje mnenj pač ni sovražni govor, in je le to ustrezno urejeno v zakonu. Ravno se je končal kazenski proces proti pomembnemu predstavniku cerkve Tadeju Strehovcu z oprostilno sodbo. Namesto da bi se sodišča ukvarjala z ropanjem bank in gospodarskim kriminalom, bodo ure in ure namenjali zapisom na socialnih omrežjih. Narobe svet, bi lahko rekli, in potem se čudimo, da državljanke in državljani ne zaupajo sodstvu. Kandidat za ministra za kulturo je res iz kvote SD, toda predsednik vlade je odgovoren za uspešno delo vlade. Tako da so tudi spodleteli in odleteli ministri odgovornost predsednika vlade. Odrivanje problemov v smislu, s tem nimam nič, niso na mestu. Na koncu bo vse rezultat vaše vlade in ne bo nikogar več zanimalo, od kje je kdo prišel. Poslanski skupini SDS kandidata za ministra Zorana Pozniča ne bomo podprli.